um breytingu á lögum númer hundrað og þrettán nítján hundruð níutíu um tryggingagjald með frumvarpi þessu eru lagðar til tvíþættar breytingar á lögunum í fyrsta lagi er lagt til að tryggingagjald verði lækkað um núll komma fjörutíu og fimm prósent frá fyrsta janúar tvö þúsund og sjö í öðru lagi er lagt til að ríkissjóður veiti tiltekinn hluta af gjaldstofni tryggingagjalds til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrri breytingin sem hér er lögð til á rætur að rekja til yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar frá sjöunda mars tvö þúsund og fjögur vegna kjarasamninga á

sjö gegn því að samtök atvinnulífsins samþykktu að iðgjald atvinnurekenda til sameignarlífeyrissjóða yrði frá þeim degi hækkað úr sjö prósent í átta prósent á undanförnum missirum hefur verið samið í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði um hækkun iðgjalds atvinnurekenda til sameignarsjóða nú er svo komið að langflestir atvinnurekendur munu frá og með næstu áramótum greiða að lágmarki átta prósent iðgjald til sameignarlífeyrissjóðanna rétt er að geta þess að fyrir alþingi liggur frumvarp um breytingu á lögum um lífeyrissjóði um hækkun á lágmarksiðgjaldi í sameignarsjóði fari úr tíu í tólf prósent þessar hækkanir koma til vegna breyttra aðstæðna í lífeyrissjóðaumhverfinu meðal annars vegna hækkandi lífaldurs þjóðarinnar og aukinnar örorkubyrði lækkun almenns tryggingagjalds um næstu áramót um núll komma fjörutíu og fimm prósent er eins og áður segir liður í þessum breytingum og forsenda þess að efla megi lífeyrissjóðakerfið enn frekar seinni breytingin í þessu frumvarpi felst í því að lagt er til að tilteknum hluta af gjaldstofni tryggingagjalds verði varið til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða eða sem svarar núll komma fimmtán prósent árið tvö þúsund og sjö núll komma tuttugu prósent árið tvö þúsund og átta og núll komma tuttugu og fimm prósent frá og með árinu tvö þúsund og níu örorkulífeyrisþegum hjá lífeyrissjóðum hefur fjölgað ört undanfarin ár eða um allt að sjö hundruð fimmtíu til átta hundruð sjóðfélögum árlega undanfarin þrjú ár þessi fjölgun hefur haft í för með sér aukin heildarútgjöld lífeyriskerfisins örorkubyrðin leggst hins vegar misjafnlega þungt á lífeyrissjóði og getur þannig numið allt frá sex prósent til fjörutíu og þrjú prósent af lífeyrisgreiðslum sjóðanna í ljósi þess hve misþungt örorkulífeyrisgreiðslur falla á lífeyrissjóði þykir rétt að jafna þennan aðstöðumun sem sjóðirnir búa við með einhverjum hætti til að greiða fyrir samkomulagi alþýðusambands íslands og samtaka atvinnulífsins um áframhaldandi gildi kjarasamninga gaf ríkisstjórnin út yfirlýsingu hinn fimmtánda nóvember tvö þúsund og fimm þar sem fram kom að ríkisstjórnin væri reiðubúin að greiða fyrir jöfnun á örorkubyrði milli lífeyrissjóða á samningssviði alþýðusambands íslands og samtaka atvinnulífsins með framlagi sem svarar til hluta af tryggingagjaldsstofni og kæmi til framkvæmda á árunum tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og níu með frumvarpi þessu er í fyrsta lagi verið að færa efni fyrrgreindrar yfirlýsingar í lagabúning en í öðru lagi er lagt til að jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða eigi sér til frambúðar fyrir alla lífeyrissjóða þótt fyrir liggi að örorkubyrði tiltekinna lífeyrissjóða á samningssviði alþýðusambands íslands og samtaka atvinnulífsins sé nú meiri en örorkubyrði annarra lífeyrissjóða þykir eðlilegt að fjárframlag úr ríkissjóði til jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða renni í framtíðinni til allra lífeyrissjóða með starfsleyfi fjármálaráðherra þannig gerir frumvarpið ráð fyrir því að frá og með árinu tvö þúsund og tíu taki jöfnunin til allra lífeyrissjóða með starfsleyfi samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða í því sambandi má nefna að tryggingagjald er greitt af launum allra vinnandi manna og því eðlilegt að ráðstöfun þess til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða nái jafnt til allra lífeyrisþega óháð í hvaða lífeyrissjóð þeir hafa greitt á starfsævinni rétt er að geta þess að það viðmið sem lagt er til að lagðar verði til grundvallar skiptingu framlagsins milli lífeyrissjóða munu hins vegar gera það að verkum að þeir lífeyrissjóðir sem á hverjum tíma búa við mestu örorkubyrðina munu fá stærstan hluta framlagsins

áætlaðan gjaldstofn tryggingagjalds ársins tvö þúsund og sex verður framlagið um níu hundruð fjörutíu milljónir króna í október tvö þúsund og sjö og þrettán hundruð þrjátíu og sex milljónir króna í október tvö þúsund og átta miðað við áætlaðan gjaldstofn tryggingagjalds árið tvö þúsund og sjö áætlun gjaldstofns tryggingagjalds vegna ársins tvö þúsund og átta liggur ekki fyrir en miðað við áætlun fyrir árið tvö þúsund og sjö yrði framlagið um sextán hundruð sjötíu milljónum króna í október tvö þúsund og níu virðulegi forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og